Wij rekenen op u, mevrouw de Voorzitter, om binnen de Europese ministerraad ook dat voorstel vooruit te helpen. Sommigen in dit huis en ook daarbuiten zijn absoluut niet geïnteresseerd in een oplossing. Ze willen blijven roepen dat dit een continent is zonder grenzen, dat de achterdeur open staat enzoverder, die onzin blijven verkopen. Maar u, mevrouw de Minister, beschikt over een uitgelezen kans om nu een kordaat en helder en duidelijk signaal te geven aan de Europeanen, een duidelijk signaal dat Europa de burgers en de mensen wel beschermt en duidelijk het vertrouwen van de burgers wel waard is.